Selle antiikse otsuse võiks president Hollande nüüd üle vaadata. Teen komplimendi raportööridele Arnaud Danjean'ile ja oma pinginaaber David Martinile hea raport!

Prantsusmaa vajab Mistrale näiteks Süüria konflikti lahendamisel, mitte ekspordi suurendamiseks Venemaale.